Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung der Menschenrechte dies gilt laut Artikel 2 im Lissabon Vertrag für die EU in ihrem Inneren. Und diese Werte müssen auch Bedingungen bei Abkommen mit Drittstaaten sein. Mehr Kooperation muss eine Verbesserung der Menschenrechtslage und des Demokratieaufbaus nach sich ziehen.

Grundvoraussetzung für eine aktive Zivilgesellschaft und einen politisch demokratischen Entwicklungsprozess sind Bildung, Beschäftigung sowie die ausreichende Versorgung mit bevorzugt lokal produzierten Nahrungsmitteln.

Eine Verdrängung der Lokalbevölkerung und Umweltprobleme durch exportorientierte Umwidmung von Ländereien müssen so vermieden werden. Es ist entscheidend, die lokale Nahrungs und Einkommenssicherheit zu stärken.

Ich danke auch explizit den Berichterstattern, dass sie dieses Thema umfassend behandelt haben. Danke, und morgen eine gute, eine zielführende Abstimmung!